Señor presidente, yo encuentro a todos mis colegas muy prudentes, la verdad. Algunas cosas ya sabemos que Trump ha venido a volar el sistema de relaciones internacionales, cuidadosamente construido después de la Guerra Fría, ya lo sabemos, ya ha sucedido que el presidente Trump ha decidido tener una mala relación con sus aliados del G 7, con su vecino del norte, Canadá, con su vecino del sur, México, y con la Unión Europea también lo sabemos, eso ya ha pasado que sus provocaciones y bandazos permanentes han convertido al mundo en un lugar más inseguro, también lo sabemos. Ahora queda por ver cómo reaccionamos nosotros ante algo que ya es una certeza que este comportamiento es un comportamiento que hace que el mundo sea hoy más peligroso de lo que era antes de que Trump fuera el presidente de los Estados Unidos. La manera de reaccionar a esto, sin duda ninguna, es defender nuestros intereses de manera unida. Lo que le queda a este Parlamento, por lo tanto, en esta tarde, tal y como estamos haciendo, es reforzar la posición de la Unión Europea y sostener con firmeza la acción de la alta representante en la defensa de un pacto nuclear que es, probablemente, una de las herramientas más importantes para nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Tenemos que saber ya que en la Casa Blanca no tenemos a un amigo, y tal vez así podamos nosotros reforzar nuestra propia amistad dentro de las fronteras europeas, hacernos más fuertes a nosotros mismos, en la medida en que lo que tenemos enfrente, desgraciadamente, es un fenómeno nuevo. Y es un inquilino de la Casa Blanca que no ha venido a ayudarnos, sino a todo lo contrario. Y creo que el trabajo de la alta representante en estos últimos meses en la defensa del acuerdo nuclear es un excelente trabajo. Creo que estamos todos convencidos de que nuestra estabilidad y nuestra seguridad dependen en gran medida de que ese acuerdo se mantenga, y por eso hoy quiero apoyar firmemente la tarea de la alta representante.